Chciałem zwrócić pani uwagę, żeby nie szufladkowała pani ludzi po wyglądzie. Być może oni czują się kobietami i teraz jest im przez panią przykro. Proszę wstać i przeprosić tych ludzi i powstrzymać się na przyszłość od takich szowinistycznych wypowiedzi. Proszę nie mówić ludziom, kim mają być.